Nel 2018 ha portato in Europa più di 700 miliardi di euro, conta più di 2 milioni di imprese che impiegano più di 12 milioni di persone.

Questa riforma è il giusto passo in questa direzione, semplifica il quadro normativo di riferimento, riduce i tempi e adatta le procedure per il rilascio del visto alle nuove tecnologie. Ho fiducia che questa riforma potrà anche servire a migliorare la cooperazione con i paesi terzi per agevolare i rimpatri dei propri cittadini che si trovano in Europa in condizioni di irregolarità. La politica dei visti è un'importante leva che l'Unione ha a propria disposizione e che si deve poter utilizzare per incentivare i paesi terzi a cooperare in materia di rimpatri.